We moeten hier in het Europees Parlement veel kritischer kijken naar de uitgaven van de Europese Unie. We moeten ervoor zorgen dat het geld goed wordt besteed en de burger zo weinig mogelijk belasting betaalt. Niet al het geld dat de Europese Unie ontvangt van de belastingbetaler, moet per definitie ook daadwerkelijk besteed worden. Ik stel daarom een Europese Zalmnorm voor de inkomsten mogen de uitgaven niet langer bepalen. De Europese Unie moet eventuele tegenvallers zelf opvangen. Als er meer geld wordt uitgegeven aan de ene kant, zal er ergens anders op moeten worden bezuinigd. Ik hoop dat deze systematiek wordt toegepast in het nieuwe meerjarig financieel kader. Er zullen duidelijkere prioriteiten gesteld moeten worden, zeker wanneer het budget afneemt als gevolg van de brexit.